Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame Balzani, Mesdames et Messieurs, je me réjouis, d'abord, de constater que les principaux aspects et les grandes orientations de la proposition de la Commission sur les bananes ont obtenu l'appui du rapporteur.

La Commission soutient sans réserve les conclusions du projet de recommandation du rapporteur et le projet de rapport sur cette question. Il est vrai que les accords de Genève de 2009 sur la banane sont très importants.

Je souhaite aussi souligner que ces accords vont apporter la paix sur ce sujet épineux et qu'ils vont aussi faciliter le processus de Doha et vont mettre en place les conditions nécessaires à l'établissement d'un marché européen de la banane stable et prévisible pour les années à venir.

En ce qui concerne le soutien apporté aux producteurs de l'Union européenne, je suis très conscient du rôle socioéconomique essentiel de la production bananière dans les régions de l'Union européenne concernées notamment les régions ultrapériphériques et des préoccupations relatives à la viabilité économique de cette production dans ces régions. Dans un récent rapport concernant le régime POSEI, soumis au Parlement européen et au Conseil en septembre 2010, la Commission explique les conséquences des accords de Genève et le fait que ces conséquences ont déjà été intégrées dans la réforme de 2006 du régime applicable à la banane. Afin de protéger les producteurs de l'Union européenne dans la perspective d'une libéralisation accrue, le budget de la filière banane a été augmenté de manière considérable en prenant en compte, dans l'analyse d'impact menée à cette époque, une baisse tarifaire plus conséquente que celle qui avait été

Sur la question du renforcement de la position des producteurs de banane dans la filière, je souhaite souligner, d'abord, que ceci n'est pas une question spécifique au secteur banane mais qui vise tout le secteur agroalimentaire. Ces problèmes de position dans la filière des producteurs, de pouvoir de négociation, de répartition de la valeur ajoutée sur la chaîne agroalimentaire concernent aussi d'autres secteurs. D'ailleurs, dans ce sens, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, la Commission viendra avec des propositions pour renforcer les organisations de producteurs, leur rôle dans la filière et leur pouvoir de négociation. De plus, la Commission a créé un groupe de haut niveau pour la chaîne agroalimentaire qui réunit plusieurs commissaires qui peuvent venir avec des propositions dans ce sens parce que la responsabilité et le pouvoir du commissaire à l'agriculture est limité mais il y a quatre commissaires qui font partie de ces groupes et qui animent ces groupes de haut niveau groupe de haut niveau avec une feuille de route et avec des propositions, avec lesquelles la Commission viendra dans les prochains mois, les prochaines années pour, justement, essayer d'apporter des réponses à cette question de transparence sur la chaîne agroalimentaire et le pouvoir des négociations.

En ce qui concerne la répartition des ressources financières pour les mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane dans les pays ACP, comme vous le savez, le projet de règlement qui fixe ce qu'on appelle en anglais le BAM a été approuvé par le Parlement européen le 21 octobre et il prévoit des conditions de répartition de ces ressources. Donc, les critères que vous avez demandés existent

En ce qui concerne l'analyse d'impact sur les effets des accords pour les producteurs de banane des pays en développement et des régions ultrapériphériques de l'Europe jusqu'en 2020, je suis effectivement prêt à envisager une telle analyse si elle s'avère nécessaire.

Enfin, au sujet des négociations relatives à un accord de libre échange avec certains pays d'Amérique latine, en particulier l'Équateur, vous n'ignorez sans doute pas que les négociations relatives à l'accord commercial avec la Colombie et le Pérou, et avec les pays d'Amérique centrale, ont été menées à bien au niveau technique,

et la Commission sont en train d'étudier les possibilités de reprise des négociations et, donc, de chercher un accord sur la marche à suivre.